Merci d'avoir fait émerger un consensus sur les deux personnalités qui auront la lourde charge d'assurer de nouvelles fonctions créées par le traité de Lisbonne. Aujourd'hui, dans cette enceinte, je tiens à saluer les premières déclarations du président Van Rompuy pour qui je le cite l'image du Conseil sera construite par les résultats, et qui prône une approche pas à pas. C'est dans cette méthode que le PPE se reconnaît, celle que je qualifierai de méthode Jean Monnet, une façon d'agir sans effet de manches mais efficace. C'est elle qui nous a conduits des conflits d'hier aux échanges d'aujourd'hui. C'est elle qui nous a conduits des longues attentes aux frontières à l'espace Schengen, des taux de change fluctuants à un euro stable. Et, grâce à cette construction de l'Europe, étape par étape, des progrès considérables ont été accomplis, personne ne peut le nier. Je voudrais vous mettre en garde, Mesdames et Messieurs, contre les critiques faciles que l'on a entendues ces derniers jours. Je pense en particulier à ceux qui, pour le seul plaisir d'un bon mot, se sont disqualifiés dans des déclarations irresponsables. Les membres du groupe PPE nourrissent aussi des rêves, comme tout un chacun, mais la différence avec d'autres, notre différence, c'est que nous travaillons pour qu'ils deviennent réalité. Nous l'avons fait avec la construction de l'Europe, nous l'avons fait avec la réunification et nous l'avons fait aussi avec le traité de Lisbonne qui, malgré ses imperfections, nous fera avancer encore un peu plus dans la bonne direction. C'est cela, chers collègues, que les Européens attendent et pas seulement des déclarations fracassantes et sans lendemain. Nous sommes convaincus que le président Van Rompuy va s'atteler à sa tâche avec la même détermination et la même volonté que celles dont il a fait preuve dans son propre pays, autant de qualités couronnées de succès et reconnues par tous. Le président Van Rompuy a toute la confiance du PPE, et je lui adresse nos encouragements pour une tâche qui sera, à l'évidence, très difficile. J'attends en effet du Conseil qu'il évolue. J'attends qu'il évolue vers plus de transparence, qu'il travaille davantage en confiance avec le Parlement et la Commission. J'attends que les ministres cessent de crier victoire nationale contre leurs partenaires à peine rentrés de Bruxelles et qu'ils cessent d'accuser l'Europe de tous les maux. Et j'attends qu'enfin le Conseil ne varie plus dans ses positions selon la personnalité qui le préside. Tout cela, avec le groupe PPE, je l'attends de la première présidence stable du Conseil. Madame Malmström, vous n'êtes pas concernée puisque vous êtes déjà nommée commissaire par votre pays. Donc vous n'avez même plus le choix, vous devez parler d'Europe. Au nom du groupe PPE, je félicite aussi Catherine Ashton, nouvelle haute représentante et vice présidente de la Commission européenne Barroso I. Nous saluons sa nomination et nous écouterons attentivement ses réponses à nos questions lors de l'audition des commissaires en janvier prochain. C'est à l'issue de ce processus qu'elle sera pleinement investie dans ses fonctions de vice présidente de la Commission Barroso II. Monsieur le Président, chers collègues, je suis heureux que le temps des questions de personnes soit derrière nous et que nous puissions enfin, en toute sérénité, aborder les questions de fond. Nous savons que deux sujets majeurs domineront le Conseil européen de décembre. Le premier, c'est la reprise de la croissance, qui ne doit pas aller sans une reprise de l'emploi. Nous attendons du Conseil européen des engagements concrets dans ce sens. Le deuxième sujet, c'est le climat. Chacun sait que le Conseil aura lieu en plein milieu de la conférence de Copenhague, qui ne doit pas seulement déboucher sur des objectifs politiques, mais sur des engagements chiffrés. C'est essentiel. Ce premier Conseil européen sous le traité de Lisbonne doit permettre à l'Europe de jouer pleinement son